Domnule președinte, domnule prim ministru, vă felicit pentru discursul pe care l ați avut și viziunea pentru Uniunea Europeană.

Mă bucur că Slovacia, o țară care nu este foarte departe de țara mea, are o asemenea viziune și un asemenea lider.

Credeți domnule prim ministru că este bine să condiționăm fondurile de coeziune de funcționarea statului de drept?

Și a doua întrebare. Vi se pare că este onest față de cetățenii din România și Bulgaria ca noi să avem o rezoluție în Parlament ca aceste două țări să fie Schengen și în Consiliu există o opoziție de ani de zile, din 2011? Este onestitate față de cetățeni? Este onestitate că avem pentru două țări MCV ul, care este caduc? Nu este nici o prevedere în tratat să existe MCV. Ce părere aveți și cum putem să explicăm acum, în pragul alegerilor, în țările noastre?